Aus diesem Grunde finde ich es wichtig, dass diese Ultimatumsfrage gekommen ist. Chemiewaffen, ABC Waffen dürfen niemals eingesetzt werden.

Das geht über den Syrien Konflikt hinaus.

Einen Satz noch Wir sollten humanitäre Hilfe fördern. Dieses Haus sollte bereit sein, auch Gelder zur Verfügung zu stellen, damit den syrischen Flüchtlingen geholfen wird, sowie der UNO und unserer zuständigen Kommissarin zu helfen.